Das Parlament will mit aller Gewalt Frauenquoten durchsetzen, das ist so falsch wie Wasser nass! Warum denn eigentlich nur Quoten für Aufsichtsräte wenn schon Quoten und nicht auch für Hochofeningenieure oder die Feuerwehr?

Quoten für private Unternehmen sind ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit.

Quoten sind nichts anderes als die Diskriminierung auf der Grundlage des Geschlechts. Sie diskriminieren Individuen zugunsten einer Gruppe, und das lehne ich